Czy nie jest tak, że uczyniliście z Węgier przysłowiowego chłopca do bicia tylko dlatego, że ku waszej rozpaczy Węgry, naród węgierski, w wolnych, demokratycznych wyborach odrzucił promowaną przez Brukselę poprawność polityczną? Opowiedział się za konserwatyzmem, za wartościami chrześcijańskimi, które zostały wpisane do węgierskiej konstytucji, opowiedział się za opisaniem w tej konstytucji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, opowiedział się wreszcie za odrzuceniem kosmopolityzmu i postawił na tożsamość, wspólnotę i budowę sprawnego państwa.

Uznałbym wasze argumenty za szczere i intencje za prawdziwe, gdybyście z taką samą miarą podchodzili do naruszeń standardów demokracji w innych krajach, jak np. w Bułgarii, Polsce. Sam wielokrotnie na tej sali również do pana Verhofstadta, do pana Martina Schulza kierowałem pisma w których informowałem, że po zdobyciu władzy przez Platformę Obywatelską masowo zwalniano z mediów publicznych dziennikarzy tylko dlatego, że byli krytyczni wobec władzy, że brytyjska firma medialna Mecom musiała odstąpić swoje udziały, wycofać się z Polski, ponieważ kierowała najbardziej opiniotwórczym dziennikiem krytycznym wobec władzy.

Kraj, który reprezentuje pani komisarz, ma 5 razy mniej obywateli niż liczba podpisów złożonych w formie protestu wobec dyskryminacji TV Trwam, krytycznej wobec rządu.